Wir wissen auch, dass es keine Einzelmaßnahme gibt, die uns diese Ziele umsetzen lässt. Wir müssen an vielen Baustellen die Schrauben drehen und mehr Geld in die Hand nehmen. Daher ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir 260 Milliarden Euro pro Jahr an neuen Investitionen benötigen.

Dabei wissen wir, dass wir mehr in Forschung investieren müssen, damit wir die Technologieführerschaft erreichen. Daher ist es richtig, dass wir einen Fonds schaffen für den gerechten Übergang, weil es benachteiligte Gebiete gibt. Wir wissen auch, dass es zu sozialen Problemen kommen kann. Wenn wir den sozialen Zusammenhalt in dieser Umstrukturierung erreichen und stabilisieren wollen, dann müssen wir die soziale Säule in der Europäischen Union durchsetzen. Wir haben viel zu tun, aber wir müssen uns dieser Herausforderung stellen.